Und Premierminister Zapatero hat sehr wohl von der Arbeitslosigkeit gesprochen, auch von der Arbeitslosigkeit in seinem Land.

Das ist die Verantwortung derjenigen in Ihren Reihen, die das mit verursacht haben.

Denn schon jetzt gibt es viele lesen Sie die heutigen Zeitungen die z.

aus der Arbeitslosenversicherung herausfallen.